Hvala lepa, spoštovani predsednik! Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! V tem zakonodajnem postopku ponovno prenašamo direktivo Evropske unije. Prva direktiva o davku na dodano vrednost je bila sprejeta leta triindevetdeset in takrat je bil uveljavljen začasen sistem. Po petindvajsetih letih imamo še zmeraj začasen sistem. Verjetno je to že ta stota ali pa dvestota direktiva, ki jo prenašamo precej nekritično. Navadno jo vlade, katerekoli že, prevedejo, prekopirajo, ne vem, če tudi vedno kapirajo, se opravičujem, da govorim s tujkami. In seveda s tem se pojavlja pri tovrstnih uveljavitvah direktiv Evropske unije, to, da so netransparentne, da večkrat ne vemo, kaj dejansko določajo, da nastanejo za gospodarstvo za davčne zavezance precejšnje težave, da so zapletene in seveda tako Evropska unija kot ostali imamo rešitev: nova direktiva, s katero naj bi poenostavili sistem, naredili boljšega, naredili takšnega, če govorimo o davkih, da bo manj zapleten in da bo pravičnejši in da bo seveda tudi manj davčnih utaj, in tako smo dejansko na še enem krogu na vrtiljaku, pa da ne bom tukaj bom rekel, užalil ali prizadel Tiziana Terzanija, ki je napisal to, to knjigo in se ne nanaša na davke, recimo, da smo še na enem krogu davčnega vrtiljaka. In ta davčni vrtiljak se dogaja tudi danes. Enostavno je prekopirana ena direktiva, ne vem, koliko so dejansko slovenski predstavniki sodelovali tam, mislim, da vsebinsko bolj malo, niso uveljavljali ali so uveljavljali, o tem ni bilo danes nič govora, slovenskih interesov, slovenske posebnosti glede tega, in tako še enkrat, enostavno se opravičujem, kopiramo neke rešitve, za katere ne vemo, kako se bodo uveljavile v gospodarstvu. Tudi zato ne, ker tudi na podlagi razprave na matičnem delovnem odboru ni bilo opravljeno testiranje tovrstnih, rešitev, na gospodarstvo. Po drugi strani zakon uveljavlja tudi tisto, kar danes ni bilo uveljavljeno, zamudno obrestno mero, dodatno zamudno obrestno mero, za katero se seveda, je vprašanje ali je ta višina, tri odstotke, prava ali ne. Tako da, pravzaprav ne glede na to, da govorimo seveda o tem, ali pa večina vas govori o tem, kako se bo vse skupaj izboljšalo, imamo v Slovenski demokratski stranki do tovrstnih rešitev, pavšalnih rešitev, zadržke, ker enostavno to ni dokazljivo. Glede tega, kako davčni sistem davka na dodano vrednost se izboljšuje in tako naprej, je treba povedati, da to je po petindvajsetih letih še vedno začasni sistem. In tisti, ki seveda želite tisti končni sistem, ki v Evropski uniji najbrž nikoli ne bo uveljavljen ali pa zelo težko, ta končni sistem pomeni, da bomo v Evropski uniji imeli eno ali dve davčni stopnji, vse države enake, in da se bodo prihodki od davkov zlivali v en koš in v en proračun. Če si seveda to želite, potem morate povedati, da vi podpirate ta končni sistem, kar je bilo tudi danes rečeno. Osebno in v Slovenski demokratski stranki imamo glede tega precejšnje zadržke, še posebno zato, kar se ne ve, kako se bo ta denar iz skupne blagajne potem delil. Glede na to, da vsekakor ta zakon na določenih področjih izboljšuje predvsem administrativno poslovanje podjetij, v Slovenski demokratski stranki, temu zakonu ne bomo nasprotovali.